Denn wenn man sie hier reden hört, glaubt man, sie ist ein trotzkistischer Propagandasender auf zwei Beinen. Die Menschenrechte in Vietnam werden vergewaltigt von einem kommunistischen, totalitären Regime, und zwar insbesondere dort, wo es am stärksten ist, nämlich bei der Meinungsfreiheit und bei der Religionsfreiheit. Deshalb ist es wichtig, dass wir sehr klar unsere Stimme erheben, denn dort werden Menschen bloß wegen ihres Glaubens und bloß, weil sie ihrem Gewissen folgend sich artikulieren, unterdrückt, versklavt und zu Strafen von bis zu zehn Jahren und lebenslänglich verurteilt.

Deshalb unser klarer Protest gegen jede Form von Unterdrückung von Religions und Meinungsfreiheit!